Snaží se využít té situace a omezit kurdskou menšinu. Nesouhlasím s Vámi však v tom, že mezinárodní společenství je zodpovědné za ten konflikt. Chci se Vás zeptat V čem je mezinárodní společenství zodpovědné za občanskou válku, která začala v roce